manchmal ähnelt das ja eher dem Tanz um das goldene Kalb. Zweitens Wer bestellt, der soll auch bezahlen. Die Frage ist Was hat das Europäische Parlament gemacht? Das Europäische Parlament hat nichts anderes gemacht, als die Wünsche der Mitgliedstaaten aufzugreifen, die da heißen keine Kürzungen im Agrarhaushalt, keine Kürzungen im Kohäsionsfonds, mehr Migrations und Verteidigungspolitik, und nun müssen wir uns gemeinsam über die Finanzierung unterhalten. Drittens Deshalb, meine Damen und Herren vom Europäischen Rat, betrachten Sie den Parlamentsbeschluss als kraftvollen Verhandlungsanschub. Beginnen wir endlich mit ernsthaften Finanzierungsverhandlungen.

Was jetzt noch fehlt, ist die ernsthafte Bereitschaft der Mitgliedstaaten.